Olyan időket élünk, amikor az Európai Unió folyamatosan próbálja csorbítani a nemzetek szuverenitását.

Azonban mindenkit figyelmeztetnék arra, hogy az éremnek mindig két oldala van, ez is egy kétélű fegyver.

Ugyanakkor ne csak a csúnya, gonosz, hímsovinisztákról beszéljünk, hanem beszéljünk azokról az esetekről is, ahol adott esetben bizonyos családi konfliktusok helyzetében a hölgyek visszaélhetnek majd ezzel a lehetőséggel. Ezért arra kérek mindenkit, hogy gondoljuk át, hogyan lehet leszabályozni annak a lehetőségét, hogy visszaélés ne történhessen. Ugyanis a család szent és sérthetetlen. A család épsége, egysége mindennél fontosabb, de a védelmet természetesen biztosítani kell. Ugyanakkor nagyon örülök, hogy a gyermekek védelmét megemlítette valamelyik képviselőtársam Engedjék meg, hogy leszögezzem, hogy nagyon fontos a gyermekek védelme és a pedofilok méltó megbüntetése, a legbrutálisabb eszközökkel is! Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.